Los efectos del cambio climático se están cebando con el Mediterráneo español.

También, en octubre de este último año, una DANA recorrió la región y la semana pasada la borrasca Gloria azotó Baleares, Cataluña y Valencia, causando catorce muertos. Y en Baleares, dos personas siguen desaparecidas, a cuyos familiares les quiero mandar todo mi afecto desde este Parlamento. Todo indica que estos intensos temporales van a ser cada vez más frecuentes. Por ello, las regiones que más sufrimos pedimos ayuda, tanto para recuperarnos de sus efectos, como para adaptarnos a la nueva realidad. El Fondo de Solidaridad debe disponer de mecanismos que puedan movilizar recursos con urgencia para las regiones afectadas. En Baleares, las consecuencias del temporal, además, han sido dobles. A los daños materiales y humanos se ha sumado la interrupción del abastecimiento de alimentos.